Istotnie, solidarność energetyczna to był czołowy postulat, w tym również mojego kraju, Polski, jeżeli chodzi o traktat z Lizbony, zaś kryzysy gazowe, w szczególności kryzys z 2009 roku, ale również i te wcześniejsze, pokazały, że bez rynku energii, bez infrastruktury, w tym również interkonektorów, nowych sieci, nowych źródeł dostaw, koordynacyjnej roli Komisji Europejskiej, a przede wszystkim co bardzo podkreślam bez woli politycznej zarówno Komisji, jak i Rady oraz państw członkowskich nie zapobiegniemy kryzysom gazowym.